Hvala za besedo. Spoštovana gospa, poslanka Ljudmila Novak. Res je, v Rimu sem se sedemindvajsetega novembra sestal z zunanjim ministrom Republike Italije gospodom Moaverom in dan pred tem seveda sem imel izčrpen pogovor s predstavniki naše narodne skupnosti v Italiji, da so me podrobno informirali o svojih pogledih, dejstvih, željah in drugo. Torej, govora v Rimu na tem sestanku je bilo tudi o drugih temah, ne samo o medijih, tudi o parlamentarnem zastopstvu, ko ste omenili, o ponovni vzpostavitvi institucionalnega omizja za slovensko manjšino in nenazadnje tudi o uresničitvi zaveze o vrnitvi Narodnega doma v Trstu. Vsa ta vprašanja sem sprožil. Minister Moavero je pojasnil, da je namen krčenja finančnih sredstev po Zakonu o založništvu zmanjšati državno podporo medijem, ki po oceni javnosti niso upravičeni do finančne podpore iz državnih sredstev. Vendar pa je hkrati, ko smo mu pojasnili, problematiko z vidika, Republike Slovenije, tudi naše manjšine v Italiji, izrazil razumevanje, da je treba v primeru zmanjšanja sredstev po tem zakonu ločeno urediti financiranje tiskanih medijev narodnih manjšin. In, ni naključje, da je že naslednje naslednji dan torej, prišlo potem tudi do vladne seje, ki je to obravnavala, in na prav na pobudo italijanske vlade je bil nato tretjega dvanajstega sporni amandma o ukinitvi financiranja tiskanih medijev z letom dvajset dvajset ukinjen, torej umaknjen zaenkrat. In, mislim, da je bila tudi tudi tukaj tudi prisotna aktivnost, ministra Moavera, kajti osebno mi je zagotovil takrat in tudi kasneje, ko sva se videla zdaj, v Bruslju in Milanu, mi je rekel, da je na tem področju bil aktiven. Ministrstvo Republike Slovenije za zunanje zadeve bo seveda še naprej pozorno spremljalo to situacijo. Pri čemer je preko diplomatsko-konzularnih predstavništev v Rimu in v Trstu v vsakodnevnem stiku s predstavniki naše narodne skupnosti in z italijanskimi političnimi predstavniki na državni in deželni ravni. Torej ta stik ohranjamo, komunikacijo ohranjamo. Pozdravljamo izjemno jasen odziv v podporo pravicam narodnih manjšin, ki je ob predlogu ukinitve državnega financiranja tiska prišel s strani najvišjih političnih predstavnikov v Italiji, torej italijanskega predsednika Mattarelle pa tudi predsednika vlade Conteja pa tudi s strani deželnih in občinskih predstavnikov, ne glede na njihovo politično pripadnost. Tukaj se vidi, da je bila aktivnost tudi naše manjšine, tudi naše malenkosti zaznana. V pogovorih s predstavniki slovenske narodne skupnosti so italijanski politični predstavniki prav tako izrazili razumevanje za posebej položaj manjšinskega tiska in nakazali možnosti za prihodnjo, torej dolgoročno ureditev manjšinskega tiska, predvsem preko postavitve posebnega državnega sklada ali pa denimo preko dviga financiranja zaščitnega zakona. Glede zastopstva slovenske narodne skupnosti v obeh domovih italijanskega parlamenta pa ugotavljamo, da italijanski volilni zakon sicer vključuje določbe, ki se sklicujejo na šestindvajseti člen Zaščitnega zakona. To pomeni, da je v Furlaniji - Julijski krajini, eden od eno mandatnih volilnih okolišev za poslansko zbornico in za senat zasnovan tako, da olajša izvolitev kandidatu, ki pripada slovenski manjšini, ampak hkrati ugotavljamo, da to dejansko ne predstavlja zadostne gotovosti za izvolitev. To sem zelo jasno povedal tole tudi svojemu sogovorniku, ministru za zunanje zadeve Republike Italije, ki je izrazil razumevanje za to problematiko. Tudi v tem primeru je je obljubil, da bo znotraj vlade opravil določene konzultacije, pri čemer pa še posebej pozdravljam dejstvo, da se je znotraj naše narodne skupnosti v Italiji pričela v Italiji pričela razprava o načinu oziroma mehanizmu, ki bi omogočil večjo gotovost izvolitve. Namreč, izjemno pomembno je to, da narodna skupnost, o tem sprejme neko skupno stališče, ki ga bo Slovenija potem najlažje podprla, kajti v preteklih letih takega skupnega stališča ni bilo. Če torej povzamem, italijanska vlada je preko, bi rekel, mojega pogovora s, svojim, kolegom iz Italije, torej zunanjim ministrom Moaverom direktno seznanjena z vsemi temi odprtimi vprašanji, našimi, bi rekel, pobudami, iniciativami ali zahtevami, sodelujemo in smo stalno v stiku z našo narodno, skupnostjo v Italiji in budno spremljamo, kaj se bo dogajalo v prihodnje, tako da, bomo tukaj tudi hvaležni kakršne koli podpore s strani parlamenta, kajti cela Slovenija mora delovati, vse institucije, v tej smeri, da bomo seveda zagotovili tako narodno zastopstvo kot tudi to, da bodo Primorski dnevnik, Novi Matajur in Novi glas še naprej živeli kot naši mediji, ki nam omogočajo, torej naši narodni manjšini, našo, to slovensko identiteto. Hvala lepa.